mál og þetta mál tengist seinustu tveimur málum varðandi mannvirkin og skipulagið í þessu frumvarpi sem er frumvarp til laga um breytingu á lögum um brunavarnir eru í fyrsta lagi lagðar til breytingar sem nauðsynlegt er að gera á lögum um brunavarnir

á ástæðum eldsvoðans og í þriðja lagi eru lagðar til nokkrar breytingar til viðbótar sem æskilegt er talið að gerðar verði á lögum um brunavarnir í ljósi reynslu þeirra sex ára sem lögin hafa verið í gildi

í þeirri framsögu lagðar til margháttaðar breytingar á stjórnsýslu byggingarmála er lagt til að hin nýja stofnun byggingarstofnun taki við því hlutverki sem brunamálastofnun hefur sinnt á grundvelli laga um brunavarnir og í frumvarpi því sem ég mæli hér fyrir er gert ráð fyrir að öll ákvæði

hagsmunaaðila þar með talið samband íslenskra sveitarfélaga ekki er hins vegar gert ráð fyrir að sérstakt fagráð starfi að baki stofnunarinnar heldur leiti stofnunin þeirrar ráðgjafar sem hún þarfnast hverju sinni eftir aðstæðum útvíkkun á hlutverki stofnunarinnar kallar á samráð við mun fleiri aðila en þá sem setið hafa í brunamálaráði eðlilegt er að stofnunin skipuleggi sjálf einhvers konar samráðsvettvang mismunandi eftir málefnum og málaflokkum sem undir stofnunina heyra en ekki er talin þörf á að

byggingarstofnun til ráðgjafar um fagleg málefni brunamálaskólans gert er ráð fyrir að sömu aðilar tilnefni í fagráð brunamálaskólans og skólaráð það er samband íslenskra sveitarfélaga og landssamband slökkviliðs og sjúkraflutningamanna auk þess sem formaður er skipaður af ráðherra án tilnefningar þá er gert ráð fyrir að lög um brunavarnir haldi gildi sínu sem sjálfstæð lög að mestu óbreytt fyrir

í nóvember tvö þúsund og fjögur varð stórbruni á athafnasvæði fyrirtækisins hringrásar í reykjavík þegar eldur kom upp í miklu magni af hjólbörðum sem geymdir voru á lóð fyrirtækisins í kjölfar brunans óskaði þáv ráðherra eftir úttekt brunamálastofnunar

taldi stofnunin að skýra þyrfti heimildir eldvarnaeftirlits til að hafa eftirlit með og afskipti af brunavörnum á lóð og öðrum svæðum utandyra þar sem eldhætta gæti skapast enn fremur taldi stofnunin að auka þyrfti upplýsingaflæði milli heilbrigðiseftirlits annars vegar og eldvarnaeftirlits hins vegar og er lögð til lítils háttar breyting á lögunum til að undirstrika það aðrar breytingar sem eru lagðar til eru meðal annars þær að ákvæðum um slysatryggingu slökkviliðsmanna verði breytt og kveðið á um að þeir skuli njóta sambærilegs réttar til bóta og aðrar starfsstéttir sem sinna hættulegum störfum svo sem lögreglumenn og sjómenn enn fremur er lagt til að slökkviliðsstjóri taki ákvörðun um álagningu dagsekta til að knýja á um úrbætur í brunavörnum í stað sveitarstjórna áður virðulegi